Ich habe bewusst eine blaue Karte gezogen, weil die Kollegin Meissner nämlich gesagt hat, dass nun Frankreich nachziehen würde. Meine Frage wäre, ob das tatsächlich der Fall ist, werte Kollegin Meissner.